þingfunda er það tillaga forseta að þingfundur geti staðið lengur í dag en hvað þingsköp kveða á um er óskað atkvæðagreiðslu um þessa tillögu forseta svo er ekki háttvirtur þingmaður helgi hjörvar hefur óskað að taka til máls um atkvæðagreiðsluna